Und wenn wir etwas wiedergebären, dann sollten wir auch wissen, in welches Umfeld dieses neue Projekt hineingeboren wird. Wir haben eigentlich nur in einem Bereich in Europa die vollste Zustimmung zu diesem Projekt Europa, das ist das Friedensprojekt Europa. So, wie im Moment die Politik betrieben wird, gefährden wir auch dieses Projekt und dieses Vertrauen. Wir haben heute oftmals die Kritik gehört, dass offenbar die Flamme Europa nur noch in diesem Saal wirklich leuchtet und sehr viel Kindesweglegung betrieben wird, wenn wir an den Rat und an die einzelnen Mitgliedstaaten denken. Das heißt, es wird unsere gemeinsame Aufgabe sein der Parlamentarier, Ihre Aufgabe als Präsident und vor allem auch die Aufgabe der Ratspräsidentschaft dazu beizutragen, dass diese Renaissance in einem Umfeld stattfindet, wo Vertrauen der Bevölkerung da ist. Dieses Vertrauen werden wir dann nicht haben, wenn wir diese Europäische Union nicht nur in Richtung Wirtschafts und Währungsunion, sondern auch in Richtung Sozialunion vorantreiben.

Hier ist keine Garantie gegeben, dass nachhaltige Wirtschaft betrieben wird, dass Chancen für die Zukunft bestehen. Zukunft in Europa wird es nur geben, wenn die Menschen mit uns in die Zukunft gehen.